Lamento que no se concrete en sanciones decididas contra la cultura de la violación, que se expande peligrosamente a través de los medios de comunicación y que tiene relación con la cosificación de los cuerpos de las mujeres y, por tanto, con la mercantilización de la vida. La economía de los cuidados, no es una frase decorativa trata de una nueva forma de producir, de entendernos, de establecer las reglas que rigen nuestras sociedades, donde no solo el beneficio cuente. Hoy en día, desgraciadamente, hasta nuestros vientres se convierten en mercancía. Por eso, la solidaridad entre nosotras, mujeres del mundo, es más necesaria que nunca también con nuestras hermanas musulmanas, a las que, por desgracia, este informe ha dejado olvidadas, a pesar de que viven con nosotras, puerta con puerta, en Europa y que merecen todo el respeto y el reconocimiento del mundo.